Gospodine predsjedniče, željela bih se zahvaliti kolegi Corbettu i ostalim kolegama iz drugih odbora s kojima sam imala prilike raditi na ovom izvješću. Saslušanja kandidata za europske povjerenike proces je koji Europskoj uniji, a osobito Parlamentu, daje veliku pozornost i veliku vidljivost. Budući da tada biramo ljude koji će sljedećih pet godina obnašati najodgovornije pozicije i funkcije u Europskoj komisiji, moramo se pobrinuti da oni budu kompetentni, kvalificirani i da je njihova moralnost neupitna. Proces saslušanja povjerenike izlaže javnosti koja secira njihov život i karijeru i to tako i treba biti. No, smatram da u čitav proces trebamo uključiti i građane Europske unije kako bi oni mogli svojim pitanjima sudjelovati u saslušanjima.

Zaključno, želimo da svaki sljedeći put države članice predlože i muškarca i ženu, dakle po dvoje kandidata, kako bismo imali stvarnu rodnu ravnopravnost.